Súhlasím s potrebou bojovať proti násiliu voči ženám, diskriminácii v zamestnaní aj pri vzdelávaní a súhlasím aj s názorom o škodlivosti pornografie. Nemôžem však podporiť radikálne chápanie rodového stereotypu, za ktorý sa už označuje aj všetko to, čo robí ženu ženou. Materstvo, schopnosť pomáhať, starať sa a vychovávať, jednoducho schopnosť každej ženy rozdávať lásku. Prejavy tohto daru každej ženy nie sú stereotypmi, ale faktami ľudskej existencie. Ten, kto tieto fakty popiera, buduje utópiu, v ktorej nežijú matky, ale už len tehotné a dojčiace pracovníčky.